Doresc, în primul rând, să o felicit pe colega mea, dna De Keyser, pentru acest raport, foarte necesar în contextul actual. Sper ca propunerile avansate în acest raport să fie puse în practică. Ar fi, într adevăr, un mare pas înainte dacă am reuși să facem ca problema dreptății sociale și cea a luptei împotriva inegalităților să devină obiective centrale ale politicii externe a Uniunii Europene. Așa cum arătau și dna Ashton, ca și dna De Keyser, revoluțiile din lumea arabă arată, încă odată, că sărăcia merge mână în mână cu restrângerea libertăților. Așa cum o societate, cu cât este mai prosperă din punct de vedere economic, cu atât oferă drepturi extinse și o viață democratică cetățenilor săi. Încălcarea unor drepturi fundamentale dreptul la muncă, la educație și la sănătate, distribuția inechitabilă a veniturilor, marginalizarea femeii, adâncirea sărăciei și a decalajelor sunt câteva din cauzele schimbărilor care se petrec în lume, în Nordul Africii în ultima perioadă. Dar aceste state trebuie să fie conștiente că doar eliberarea de sub tirania dictaturii nu este suficientă. Ca om care provine dintr o țară care, acum două decenii, încă trăia în dictatură, aș vrea să spun că o democrație fără justiție socială nu este niciodată completă. Iar tendințele dictatoriale, abuzurile, intimidarea sunt încă posibile, mai ales în societăți sărăcite, pentru că, așa cum am spus, sărăcia și inechitatea subminează grav demersul în favoarea democrației. De aceea, cred că este cazul să punem mai mult accentul pe respectarea drepturilor nu doar politice, ci și socioeconomice ale cetățenilor. Sper, Doamnă Comisar, ca noua Direcție pentru Democrație și Drepturile Omului din cadrul Serviciului de Acțiune Externă să aibă în vedere și această fațetă a procesului de democratizare.